Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předsednictví by rádo ujistilo paní poslankyni, že vysoké úrovni bezpečnosti potravin a ochraně spotřebitele v rámci Společenství bez ohledu na to, zda jsou potraviny vyprodukovány na místě nebo dovezeny ze třetích zemí, přikládá velký význam.

V souladu s pravidly Společenství Rada ve svých závěrech vyzvala Komisi, aby Radě a Evropskému parlamentu předložila do konce roku 2010 zprávu o účinnosti a provázanosti hygienických a fytosanitárních kontrol dovozu potravin.

Rada měla za to, že použití těchto látek by mohlo případně krýt špatné hygienické postupy. Evropský parlament vyjádřil ve svém usnesení ze dne

Pokud jde o návrh Komise o obchodních normách pro drůbeží maso, předsednictví by rádo potvrdilo, že je v současné době projednáván v Radě s cílem zajistit vysokou úroveň ochrany spotřebitele a předejít tomu, aby drůbeží maso bylo prodáváno jako čerstvé, pokud bylo předtím zmraženo. Předsednictví může paní poslankyni ujistit, že se provádějí veškerá opatření, která umožní rychlé přijetí tohoto nařízení, jakmile Evropský parlament vydá své stanovisko.